Bei allem Verständnis und bei aller Wertschätzung dafür, dass wir unser Augenmerk auf das Thema Naturschutz und auf das Thema Umweltschutz richten müssen, sehe ich doch in der politischen Großwetterlage vor allem im Banken und im Währungssektor ganz gravierende Probleme, auf die wir unser Augenmerk richten sollten.

Da passiert leider nichts. Es passiert wieder etwas zum Thema Klima Wir diskutieren darüber, ob jetzt neue CO2 Steuern kommen, ob neue Einschränkungen kommen sollen und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht ist hier aber auch eine falsche Themensetzung gegeben. Das, was Sie aktuell bewirken, sind Schläge gegen die europäische Automobilindustrie, die immerhin auch ein Herz des Wirtschaftens auf unserem Kontinent ist ob das Deutschland ist, ob das Frankreich ist Das sind Motoren. Und schädigen Sie die Automobilwirtschaft, schädigen Sie den Zuliefersektor. Schädigen Sie den Zuliefersektor, schädigen Sie Familien und deren Einkommen.

Hier sind Sie in Verzug, Entsprechendes zu generieren.